Balíček opatrení hospodárskeho riadenia vecne reaguje na zjavné problémy ekonomického a finančného charakteru, ktoré už dlhší čas dusia Európsku úniu. Hospodárska kríza doviedla viaceré krajiny eurozóny do vážnych dlhodobých problémov a ukázalo sa, že pravidlá paktu stability neuchránili menovú úniu pred dôsledkami diletantského či nezodpovedného hospodárenia vlád v niektorých krajinách. Aj keď si nemyslím, že by Európska komisia mala mať viac kompetencií ako mala doposiaľ, akceptujem skutočnosť, že európska menová únia si musí vytvoriť presnejší mechanizmus vzájomnej kontroly rozpočtovej politiky. Na nezodpovednosť či avanturizmus ktoréhokoľvek členov menovej únie doplácajú aj iní, a preto cesta k stransparentneniu a k spresneniu pravidiel rozpočtových pravidiel sa stala nevyhnutnou a vedie k predchádzaniu dlhodobých problémov v našich krajinách.